Señor Presidente, yo estoy muy preocupada porque, con la cantidad de graves violaciones de los derechos humanos que se están produciendo en estos momentos en el mundo, el que dediquemos esta plataforma que es el Parlamento Europeo, tan importante para la defensa de los derechos humanos, al anuncio de la posibilidad de abandono por parte de un país de una instancia internacional de protección de los derechos humanos me parece que es preocupante y, sobre todo, me parece que a eso se le llama instrumentalización política de los derechos humanos, una instrumentalización política que es especialmente escandalosa cuando no hemos denunciado y ni siquiera consta en la resolución de los grupos de la derecha que solamente 24 de los 34 Estados miembros de la OEA forman parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y entre los que no forman parte están los Estados Unidos y Canadá, además de otros ocho Estados. Por cierto, los Estados Unidos y Canadá tampoco son firmantes de los Protocolos contra la tortura y a favor de los derechos sociales. Otros países han abandonado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como Trinidad y Tobago, y nadie se ha preocupado en este Parlamento de denunciarlo. Incluso en la Unión Europea hay Estados miembros que han presentado reservas y excepciones a la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales y no por ello están bajo sospecha. Miren, grupos de la derecha, no frivolicen con los derechos humanos, no utilicen torticeramente los derechos humanos como una pieza más del juego político, aunque solo sea por la credibilidad de este Parlamento. Y, por cierto, voten a favor de la resolución de los grupos progresistas, porque apoyamos la Comisión Internacional de Derechos Humanos pero no criticamos a un país por lo que todavía no ha hecho, y, si lo hace, sería en ejercicio de su soberanía.